frú forseti ég vil byrja á því að þakka hæstvirtum utanríkisráðherra fyrir greinargóða skýrslu í skýrslu utanríkisráðherra dró hann upp mynd af stöðu alþjóðastjórnmála nú um stundir og jafnframt góða mynd af þeim margvíslegu verkefnum sem íslenska utanríkisþjónustan sinnir

og sess þess í utanríkismálum okkar eftir sérlega vel heppnað norðurlandaráðsþing hér í reykjavík í lok október í kjölfar norðurlandaráðs þingsins skapaðist nokkur umræða í fjölmiðlum um gildi norræns samstarfs og var það upp og ofan hvort norrænu samstarfi var hampað sem einum hornsteina alþjóðasamskipta okkar eða útmálað sem þarflaus arfleifð aftan úr forneskju sem fyrir löngu hefði skilað hlutverki sínu sú sem hér stendur hefur gegnt formennslu í íslandsdeild norðurlandaráðsins undanfarin ár

hefur norræna samstarfið oft verið sagt gamaldags og úrelt á tímum samrunaþróunar í evrópu og hraðrar alþjóðavæðingar það hefur verið talað um það sem samstarf sem er orðið óþarft nú þegar heimurinn hefur opnast íslendingum með öllum tækifærum sem því fylgir á sviði viðskipta menntunar rannsókna og menningarsamskipta svo eitthvað sé nefnt það verður ekkert um það deilt að alþjóðlegt samstarf og viðskipti hafa aldrei verið fjölþættari og umfangsmeiri og að vaxandi alþjóðavæðing hefur fært okkur íslendingum mikla hagsæld en það er þó rangt að horfa á norrænt samstarf og annað alþjóðlegt samstarf okkar sem andstæður því að það er miklu nær að líta svo á að tengsl okkar við norðurlöndin styrki okkur í öllu því aukna alþjóðastarfi sem við íslendingar tökum þátt í norrænt samstarf er ekki einangrað frá umheiminum heldur er það þvert á móti hluti og nokkuð veigamikill hluti af aukinni alþjóðavæðingu norræna samstarfið er í rauninni grunnurinn fyrir flest annað alþjóðasamstarf okkar hvort sem um er að ræða pólitískt viðskiptalegt menningar eða menntunarlegt samstarf

og það er bakland sem við leitum til um stuðning þegar við þurfum að verja eða koma hagsmunum okkar á framfæri á alþjóðavettvangi við höfum í gegnum tíðina og gerum enn við sækjum styrk til þessara vinaþjóða okkar enda hefur það sýnt sig að við erum sterkari saman en hvort okkar fyrir sig skýrt dæmi um þetta er auðvitað framboð okkar til öryggisráðs sameinuðu þjóðanna þar sem við eigum stuðning nágrannaþjóða okkar vísan en norðurlandaþjóðirnar hafa löngum verið einhuga í að styðja hver aðra á þeim vettvangi og norðurlandaþjóðirnar hafa talið það æskilegt að eiga norræna rödd inni í öryggisráðinu en eins og hæstvirtur utanríkisráðherra komst að orði er framboðið samstarfsverkefni norðurlandanna og þannig dæmi um hvernig við íslendingar öxlum aukna ábyrgð í alþjóðlegu samstarfi í samvinnu við þessar nánustu frændþjóðir okkar evrópusamruninn og tengsl okkar við evrópusambandið er annað dæmi þar sem norrænt samstarf veitir okkur grunn og það er ljóst að ísland og noregur njóta góðs af norrænu samstarfi í evrópumálum enda er þar vettvangur til viðræðna við þau þrjú ríki e s b sem tengjast okkur nánustu böndum það er á þeim vettvangi sem við mætum velvilja og getum mælt fyrir áherslumálum okkar í evrópusamstarfinu með fullum skilningi á íslenskum aðstæðum og íslenskri sérstöðu norðurlandaráðið mun eftir sem áður vera okkur miklilvægur pólitískur samráðsvettvangur í evrópumálum og brú okkar til álfunnar hvernig sem við kjósum að haga tengslum okkur við hana á viðskiptasviðinu frú forseti er það svo aukið frelsi í alþjóðaviðskiptum sem hefur opnað íslensku atvinnulífi ný og spennandi tækifæri sem íslensk fyrirtæki hafa svarað með því að fara og hefja kraftmikla sókn útrás íslenskra fyrirtækja hefur verið mikil á undanförnum árum og eykst vonandi enn í því samhengi er stækkun e e s svæðisins að sjálfsögðu mikilvæg en aðgerðir til þess að gera norðurlönd að einu markaðssvæði skipta líka miklu máli þar sem norðurlandaþjóðirnar eru smáar hefur verið reynt að tryggja atvinnulífi þeirra sem best skilyrði en stærri heimamarkaður og þá er ég að tala um norrænan heimamarkað styrkir vitaskuld samkeppnisstöðu þessara þjóða verulega bæði innan evrópu og utan evrópu mig langar frú forseti í því sambandi að minna á að stór hluti viðskipta okkar er við norðurlöndin og að mjög stór hluti hinnar miklu íslensku útrásar íslenskra fyrirtækja hefur einmitt verið til norðurlandanna á menningar og menntasviðinu vil ég sérstaklega nefna hve ásókn íslenskra námsmanna er mikil til norðurlandanna

en við eigum ríkulega hefð fyrir því að við íslendingar sækjum menntun til norðurlandanna ekki síst til danmerkur og þessi ásókn hefur ekki minnkað nema síður sé ég held ég fari örugglega rétt með tölur að það eru um sextán hundruð íslenskir námsmenn sem nema hjá dönum og þetta er ótrúlegur fjöldi í ljósi þess að íslenskir námsmenn erlendis telja um tvö þúsund tvö hundruð alls maður hlýtur að spyrja sig frú forseti af hverju þetta skuli enn þá vera svona eftir að heimurinn hefur opnast og hefur opnast íslendingum hvort sem um er að hvað nám eða störf maður veltir því fyrir sér og varpar því fram hvort þetta skyldi kannski vera vegna þeirra gagnkvæmu félagslegu réttinda sem við njótum á norðurlöndunum og þeirrar tilfinningar að þar erum við nánast eins og heima hjá okkur norðurlöndin hafa lengi leikið stórt hlutverk í alþjóðastjórnmálum og hafa mun meiri pólitísk áhrif en hernaðar og efnahagsmáttur þeirra segir til um ástæða þess er sú að löndin hafa um árabil notið ákveðinnar virðingar víða um heim það hefur verið litið til norðurlandanna sem fyrirmyndarsamfélaga þar sem jöfnuður og velferð ríkir og ekki síst vegna þess að þau njóta trúverðugleika sem hlutlausir og sanngjarnir aðilar sem ekki ganga erinda stórvelda á alþjóðavettvangi það er vegna þess sem norræn friðargæsla hefur verið eftirsótt og oft hafa norðurlönd haft samstarf um slíka gæslu en eins og fram kom í máli hæstvirts utanríkisráðherra tekur íslenska friðargæslan þátt í norrænu verkefni á sri lanka norðurlöndin hafa haft eina sérstöðu í friðargæslumálum sem ég hef nefnt áður í þessum sal og ég held að það sé full ástæða til að árétta það aftur hver sú sérstaða er en það er getan til að setja málefni kvenna í forgang á átakasvæðum vegna þess að jafnréttishefðin hefur þrátt fyrir allt sterkastar rætur á norðurlöndunum mig langar að minna á þá kaldhæðnislegu staðreynd að konur eru mun líklegri til að halda kyrru fyrir þegar átök brjótast út heldur en karlmenn og að konur lendaþví oftar en ekki frekar en karlar í miðjum vítahring átaka að átökum loknum eru það konur sem halda fjölskyldunum saman þegar stríðsátökum linnir og það eru konur og mæður sem leita týndra ástvina og það eru konur og mæður sem brauðfæða börn það eru líka konur sem þurfa að bera skömmina eftir skipulegar kynferðislegar ofbeldisaðgerðir norðurlöndunum ber í sameiningu að taka frumkvæði í því að taka mun ríkara tillit til aðstæðna kvenna á átakasvæðum og vinna að því að framfylgja þeirri alþjóðlegu vernd sem konum og börnum ber og það er vernd sem konum og börnum ber sérstaklega samkvæmt alþjóðasáttmálum allt eru þetta málefni sem við íslendingar getum og eigum að láta okkur varða í samvinnu við frændþjóðir okkar því að ég tel það vera sérstaklega á þessu sviði sem við getum gert gagn

ég tel að fjölgun kvenna í friðargæslu og uppbyggingarstarfi sé lykilatriði hvað þetta varðar og lík á að markmið okkar hljóti að vera að tryggja sem jafnastan hlut kvenna og karla í friðargæslustörfum okkar og í alþjóðastarfi á þessu sviði ég ætla það árétta það frú forseti að þegar ég segi það þá er það ekki til þess að tryggja sem jafnasta stöðu og rétt kvenna samanborið við stöðu og rétt karla heldur vegna þess að konur á átakasvæðum konur í löndum þar sem við veitum þróunaraðstoð halda ásamt okkur hinum uppi helmingi himinhvolfsins og það eru sérstök viðhorf kvenna til viðfangsefna á þessum svæðum sérstakt auga kvenna fyrir lausnum og hvers konar aðgerðir það eru sem skila samfélaginu mestu þar sem við erum komin til þess að veita aðstoð sem við þurfum svo vissulega á að halda inn í þetta starf sem við erum að styrkja ár frá ári